Ich möchte keinen vom Mittagessen abhalten, aber bevor wir mittagessen können, müssen wir uns die fünf Frühstücksrichtlinien abstimmen.

Das war einigen Kollegen wichtig. Das möchte ich noch einmal kundtun.